fyrir ágæta ræðu sérstaklega siðferðisþáttinn og þar sem menn hafa farið út af sporinu á því sviði og ég get tekið undir mjög margt sem hún sagði hún var hins vegar með eina fullyrðingu sem mig langar til að fá nánari skýringu á og mér heyrist nokkrir samfylkingarþingmenn vera í þeim herleiðangri að hvítþvo hæstvirtur forsætisráðherra því hún sagði háttvirtur þingmaður að jóhanna sigurðardóttir hafi varað við skuldasöfnun ég man aldrei eftir því ég vil gjarnan að háttvirtur þingmaður staðfesti það einhvern veginn að hæstvirtur forsætisráðherra hafi á sínum tíma varað við skuldasöfnun ég man ekki betur en hún væri stöðugt að hvetja til aukning sérstaklega varðandi aldraða öryrkja og aðra sem eru minni máttar í þjóðfélaginu ég man ekki betur en það væru stöðugar kröfur um aukin útgjöld

og það er ágætt ég hef bent á það fyrr í dag að aukning velferðarmála var gífurleg í stjórnartíð sjálfstæðisflokksins í átján ár hún var gífurleg og það var vegna þess að við vorum í samstarfi við flokka sem vildu gjarnan auka á velferðarmálin en ég man ekki til þess